Madame la Présidente, on peut se demander si, finalement, la Syrie n'est pas en train de s'habituer aux reproches que nous lui adressons chaque année, ou presque, au sujet des violations des droits de l'homme sur son territoire. Nous ne désespérons pas pourtant d'être entendus et continuons d'attendre des progrès, plus de progrès j'entends bien qu'il se produit des progrès là bas pour tous les citoyens syriens qui aspirent à davantage de liberté, notamment d'expression.

Cet avocat a été condamné à trois ans de prison au terme d'une parodie de procès pour avoir, je cite, véhiculé des informations fallacieuses et exagérées portant atteinte aux sentiments nationaux.

Haytham Al Maleh pour ces raisons que nous venons d'évoquer et aussi pour ce qui a été dit, son grand âge et les très sérieux problèmes de santé dont il souffre. Plus fondamentalement, bien entendu, nous voulons attirer l'attention sur les violations des droits de l'homme en Syrie exécutions nous les citons dans notre résolution arrestations, restrictions à toute une série de libertés et cela au nom d'un état d'urgence, par définition temporaire qui, là bas, dure et perdure depuis plus de quarante ans.

On est en train de s'éloigner de ce que l'on a appelé il y a plus de dix ans le Printemps de Prague, en 2000, lors de l'arrivée au pouvoir de Bachar El Assad, qui avait permis, en l'espace de quelques mois seulement, d'entrevoir une éclaircie pour la société civile syrienne. Il serait temps, je pense, que la Syrie continue à mettre en œuvre toutes ces réformes qui s'imposent si elle veut donner une image digne du rôle majeur que nous espérons, que nous voulons lui voir jouer dans la région.